C'est un constat que nous sommes de plus en plus nombreux à partager.

Mais je ne peux m'empêcher de constater que, derrière les phrases choc de la Commission ou du Conseil et les belles déclarations d'intention, il n'y a encore aucun acte réel et, pire encore, il n'y a toujours pas d'accord sur les moyens de parvenir à poser ces questions.

Je ne voudrais pas, à ce stade là de mon propos, que le plan de relance cache la faiblesse du cadre financier pluriannuel. Oui, nous avons besoin de véritables moyens pour mettre en place nos politiques publiques. Oui, la crise du coronavirus a montré combien il était nécessaire de mettre en œuvre des politiques publiques. Nous avons besoin de véritables ressources propres, aujourd'hui et demain, pour répondre à nos enjeux politiques majeurs. La planète se meurt, la biodiversité se meurt, l'Humanité se meurt, nous n'avons plus le temps pour un nouvel échec.